Ik ben een Vlaamse patriot, een Vlaams nationalist en mijn nationalisme is een zeer open nationalisme. Wij staan in de wereld open, overtuigd en gedreven als Vlamingen. Maar ik stel vast dat anderen zich wel opsluiten, dat ze geen handel willen drijven met andere landen, dat zij alles wat vreemd is als een bedreiging zien.

En met het benadrukken ook van wat evident is onze identiteit, ons verhaal, ons merk, ons kwaliteitslabel. Vlaming zijn met alles wat daarbij hoort, alle vrijheden, alle rechten en plichten, alle normen en waarden.

Hier vanuit dit Europees Parlement wens ik jullie alvast allemaal een schitterende feestdag, een schitterende 11e juli toe.